Intussen lijdt het geen twijfel dat het nucleaire programma van de Islamitische Republiek een zeer ernstig veiligheidsrisico inhoudt. In de eerste plaats voor Israël, maar evengoed voor de wijdere regio.